De même, je voudrais saluer le travail quotidien de tous ceux grâce à qui nous pouvons reprendre le cours habituel de nos activités en nous sentant en sécurité, tout en continuant à profiter de nos libertés et, notamment, de celle de voyager. Il est de notre responsabilité de mettre à leur disposition tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter au mieux de leur mission.

Un nouvel élan est aujourd'hui nécessaire pour un partage accru de ces informations et des efforts de renseignements. En la matière, la coopération fait la force. Pas plus tard que la semaine dernière, la Commission a présenté de nouvelles propositions en la matière, notamment sur la manière dont les systèmes d'information, actuels et futurs, pourraient à la fois améliorer la gestion des frontières extérieures et renforcer la sécurité intérieure en Europe.

Mais comme trop souvent, lorsqu'il s'agit de questions de sécurité, le problème n'est pas tant le manque d'outils que le défaut d'utilisation des outils existants et surtout le manque de coopération.

Il nous faut donc aller vers plus d'interconnexion et d'interopérabilité. La vérité est que, quelle que soit la qualité des propositions législatives de la Commission, quel que soit le soutien de ce Parlement ou bien encore la sophistication des systèmes utilisés, la lutte antiterroriste en Europe ne sera pas pleinement efficace tant que les États membres ne seront pas prêts à coopérer davantage entre eux et avec les agences européennes, dont Europol.

N'oublions pas que ce n'est pas la première fois que le terrorisme lourd et aveugle frappe en Europe et, s'il y a échec, c'est d'abord un échec collectif. Cela fait des décennies que nous nous jurons de tirer toutes les leçons de telles attaques.

Dans le domaine de la sécurité comme dans bien d'autres domaines en Europe, c'est la fragmentation qui nous rend vulnérables. Il faut à l'Europe une véritable union de la sécurité.

Au lendemain des attentats de novembre 2015, à Paris, la Commission européenne a présenté un paquet de propositions législatives et non législatives pour rendre plus difficile l'acquisition d'armes à feu en Europe. Il a fallu six jours à la Commission pour formuler des propositions.

La Commission, de son côté, continue cependant à faire son travail.

La Commission doit pouvoir compter sur la coopération du Parlement européen et du Conseil. Il en va de la sécurité et des libertés de nos citoyens. C'est une responsabilité d'abord commune.